Ich will ausdrücklich begrüßen das habe ich ja auch gestern gesagt dass Herr Orbán dieses Parlament als den Ort betrachtet, an dem über die Lage in seinem Land und die Beziehungen seines Landes zur EU diskutiert wird. Dafür bin ich Ihnen ausdrücklich dankbar, Herr Orbán. Ich finde, das Europäische Parlament ist der Ort, der wie wir ja sicher auch sehen werden kontroversen Debatte über die Politik in der Europäischen Union.